Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, credo che sia una base di partenza interessante, importante, anche se ci troviamo a sottolineare alcuni aspetti critici. Noi difendiamo fortemente la necessità che la nostra agricoltura che è strategica, che è fondamentale per il sistema europeo non venga intaccata così fortemente e quindi credo che ci debba essere una revisione, una rivisitazione rispetto alla percentuale che è stata destinata. Non possiamo consentire che i nostri piccoli e medi agricoltori soffrano ancora di più rispetto alla criticità della situazione. Ma ci troviamo anche a difendere fortemente la politica di coesione, volta a contrastare la disparità tra i territori, quei territori che sono penalizzati, ma anche e soprattutto le isole svantaggiate a cui dobbiamo una compensazione. Ecco, io credo che ci sia la necessità di rivedere una valutazione dei criteri i territori che soffrono vanno aiutati e così deve essere anche per l'agricoltura.